Egal, ob sie Klickarbeiter sind, ob sie Lkw Fahrer sind, ob sie in einem Büro arbeiten, ob sie im Norden, Süden, Osten oder Westen Europas leben. Der beste Garant dafür sind starke Gewerkschaften, eine funktionierende Sozialpartnerschaft, ein Nationalstaat und eine Europäischen Union, die die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Und dazu gehören soziale Mindeststandards, dazu gehören Mindesteinkommensschemata und die Unterbindung von Lohn und Sozialdumping, die Kindergarantie,

Also ein soziales Netz, an dem wir hier alle arbeiten sollen.